virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um vísitölu neysluverðs númer tólf nítján hundruð níutíu og fimm sem finna má á þingskjali átta hundruð fimmtíu og fjögur með frumvarpi þessu er lagt til að vísitala neysluverðs verði reiknuð miðað við verð um miðjan mánuð í stað verðs í upphafi mánaðar eins og verið hefur hinn tuttugasta og fimmta apríl tvö þúsund og sex samþykkti ráð evrópusambandsins reglugerð um að samræma tíma verðsöfnunar fyrir samræmda vísitölu neysluverðs sem tekur gildi fyrsta janúar tvö þúsund og átta reglugerðin kveður á um að söfnun verðupplýsinga fyrir samræmdu vísitöluna skuli fara fram í að minnsta kosti vikutíma í miðjum hverjum mánuði

er þá sérstaklega átt við eldsneyti grænmeti og ávexti hagstofa íslands reiknar nú vísitölu neysluverðs samkvæmt lögum númer tólf nítján hundruð níutíu og fimm miðað við verðlag tvo fyrstu virka daga hvers mánaðar útreikningur hagstofunnar á samræmdu vísitölunni fyrir ísland er miðaður við sama tímabil með gildistöku hinnar nýju reglugerðar e s b er nauðsynlegt að laga verðsöfnunartíma vísitölu neysluverðs að hinum nýju evrópuákvæðum þar sem ekki kemur til álita hér á landi að reikna tvær mismunandi neysluverðsvísitölur í hverjum mánuði breytingin á vísitölu neysluverðs sem hér er lagt til að verði lögfest krefst talsverðrar breytingar á verklagi og umsvifum við söfnun verðupplýsinga á hagstofunni sem mun aukast þar sem hún nær yfir lengra tímabil en nú háttar og endurspeglar verðmælingin þá betur verðlag mánaðar en mæling upphaf mánaðar gerir margt mælir með því að vísitala neysluverðs miðist við verðlag um miðjan mánuð fremur en við upphaf mánaðar og mælingin taki til lengri tímabils en verið hefur mestu skiptir þó í þessu sambandi sú samræming á reglubundnum verðmælingum á aðildarríkjum evrópska efnahagssvæðisins sem að er stefnt eins og nú háttar er viðmiðunartími vísitalna ríkjanna nokkuð misjafn sum ríki miða við verðlag í byrjun mánaðar önnur við verðlag um miðjan mánuð og mismunandi er í hve langan tíma verðupplýsingum er safnað mörg undanfarin ár hefur verið unnið að samræmingu á vísitölum neysluverðs í e e s ríkjunum hvað snertir þekju þeirra skilgreiningar flokkanir aðferðir við gagnasöfnun og útreikning svo og gæði vísitalnanna og gæðaleiðréttingar þessi vinna hefur verið árangursrík og er nú svo komið að segja má að þær neysluverðsvísitölur ríkjanna sem reiknaðar eru undir merkjum hinna samræmdu neysluverðsvísitölu e e s sé að mestu samræmdar að öðru leyti en gildir um tíma verðsöfnunar og meðferð eigin húsnæðis vísitölunnar verðsöfnunartíminn verður nú samræmdur frá og með ársbyrjun tvö þúsund og átta enn er unnið að samræmingu á meðferð eigin húsnæðis og er stefnt að því að þeirri vinnu ljúki á árinu tvö þúsund og sjö reiknað er með að eigin húsnæði verði tekið með í samræmdu vísitölunni á svipaðan hátt og það er reiknað í vísitölu neysluverðs hér á landi að svo mæltu leyfi ég mér að leggja til virðulegi forseti að frumvarpi þessu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjarnefndar